Pardon, Madame Schroedter, mais comme vous m'avez également questionné, je veux compléter ce que vient de dire László Andor de manière plus globale. Nous travaillons ensemble à la mise en œuvre d'un agenda que vous connaissez bien puisque plusieurs de vos commissions

C'est le Single Market Act qui comporte douze leviers de croissance, dont l'un concerne la cohésion sociale, les services. Dans les douze propositions clés, il y a le texte dont mon collègue et ami, Andor, vient de parler à propos du détachement des travailleurs. Ce que je veux simplement dire, de manière générale, c'est comment nous travaillons sur la mise en œuvre de ce Single Market Act phase I et comment nous préparons le Président Barroso l'a dit ce matin la deuxième vague, pour l'automne prochain, de douze nouvelles propositions facilitatrices. Chacune d'entre elles nous en avions pris l'engagement à l'égard de plusieurs des membres de votre Assemblée et de votre Assemblée est étudiée avec la mesure de son impact social.

Enfin, globalement, j'y ai personnellement veillé avec mes collègues, notamment M. Andor, cet agenda retrouve les fondements de l'économie sociale de marché compétitive économie, sociale, marché, compétitive. Les quatre mots sont importants, pas seulement un, deux ou trois d'entre eux, les quatre mots! Je vais donc veiller, dans la nouvelle vague du Single Market Act et dans la mise en œuvre des mesures actuelles, à préserver cet équilibre que vous retrouvez clairement dans les douze leviers de croissance que nous avons identifiés et auxquels nous travaillons.